En Ukraine, la crise est sur tous les fronts. La guerre n'a pas cessé, le coût humain est lourd des morts chaque jour et des centaines de milliers de migrants qui fuient la zone des combats. L'économie se contracte, l'inflation explose, la monnaie s'effrondre. Le nouveau gouvernement ukrainien et sa majorité parlementaire ont la volonté de mener des réformes en profondeur mais ils ont besoin d'une aide efficace et de moyens financiers. Certes, nous saluons les équipes européennes qui nous représentent sur le territoire. Nous les avons rencontrées mais elles ne sont pas seules de nombreuses institutions internationales sont sur place. C'est dire, Monsieur le Commissaire, si nous avons besoin d'une coordination entre les donateurs et prêteurs internationaux, mais aussi d'une coordination au sein des services de l'Union européenne, à Bruxelles, d'abord, et entre Bruxelles et Kiev. Nous devons aussi simplifier nos procédures, réduire nos délais de prise de décisions et de paiements afin de pouvoir répondre en temps réel aux urgences manifestes. Quand il y a le feu dans la maison, on ne discute pas le prix de l'eau. Dans ce contexte dramatique, l'Union européenne doit accepter le leadership de la coordination et veiller au bon équilibre entre la rigueur des aides et l'acceptabilité des mesures de conditionnalité par le peuple ukrainien, un peuple courageux mais en souffrance, un peuple qui attend des résultats pour retrouver l'espoir et la confiance en l'avenir.